Herr Kollege Waitz, das Mikrofon ist nicht mehr an.

Es wäre gut, wenn sich alle an die Rednerliste halten. Jeder hat etwas Wichtiges zu sagen